Längst ist die Frage der Zugehörigkeit zur Gruppe der Schiiten oder Sunniten nicht mehr nur eine Frage der Religion, es geht meines Erachtens um einen beinharten Machtverteilungskampf, dem tatsächlich unschuldige Zivilisten allzu leicht zum Opfer fallen. Die Besetzung der Städte Falludscha und Ramadi in der Provinz Anbar passt ins Bild der sunnitischen Strategie, leben doch in dieser an das Bürgerkriegsland Syrien grenzenden Provinz nahezu ausschließlich Sunniten. Dem Gerücht, wonach der Irak unter Umgehung der internationalen Sanktionen um fast 200Millionen Dollar Waffen und Munition beim Iran kauft, ist meines Erachtens auch rasch nachzugehen.